Historia Burundi należy chyba do jednej z najsmutniejszych na kontynencie afrykańskim. Po krwawej i wieloletniej wojnie domowej krajowi temu udało się osiągnąć stabilizację, jeszcze dwa lata temu podawany był za pozytywny przykład odbudowywania pokoju. Niestety, od kilku miesięcy Burundi znów balansuje na granicy wojny domowej, zaś jego mieszkańcy bądź żyją w ciągłym strachu przed opresjami, bądź też decydują się na poszukiwanie azylu w krajach ościennych.

Dlatego uważam, że Unia Europejska powinna wzmóc wysiłki, jeśli chodzi o dyplomację, kwestię pomocy, wsparcia dla państw ościennych, bo w innym przypadku będziemy nie tylko świadkami kolejnego ludobójstwa, ale także kolejnej fali uchodźców zmierzających w stronę Europy.